Nous voulons, avec cette résolution, mobiliser le nouveau gouvernement libyen sur la question des droits des migrants, lui dire que nous désirons vivement et que nous sommes prêts à l'aider à mettre en place de nouvelles politiques en faveur des migrants et des demandeurs d'asile, car c'est une question cruciale. De nombreuses violations des droits humains, y compris des enfants et des femmes victimes de violences sexuelles, ont été constatées par les ONG présentes sur place. Enfin, pour permettre une plus grande protection des droits des migrants, il est urgent que la Libye, qui s'est engagée avec succès sur la voie de la démocratie, tire définitivement un trait sur le passé hérité de la dictature, en ratifiant les conventions internationales et, bien entendu, la convention sur le statut des réfugiés de